Într adevăr, locuințele sociale țin de serviciile de interes general. Din păcate, astăzi, în rândul tinerilor, rata șomajului în Uniunea Europeană a ajuns la 20 Conform Regulamentului european, există o cotă de 4 din Fondul european de dezvoltare regională care poate fi utilizată de toate statele membre pentru construcția de locuințe sociale și pentru eficiența energetică a clădirilor. Din păcate, datorită crizei economice, situația economică a familiilor europene se deteriorează, iar șomajul, extrem de ridicat în rândul tinerilor, este îngrijorător. Tocmai de aceea v aș ruga, domnule comisar, să ne sprijiniți în creșterea până la 15 în viitoarea perioadă de programare financiară, a acestei cote pentru construcția de locuințe sociale și eficiența energetică a clădirilor. În cea mai mare parte a statelor membre, sănătatea, educația și serviciile sociale, precum și grija față de tineri și față de persoanele vârstnice se află în gestiunea statului. Aceste servicii publice joacă un rol important pentru protecția și incluziunea tuturor cetățenilor în societate, cu condiția ca acestea să fie accesibile tuturor cetățenilor.